Meiner Meinung nach werden hier zu viele Themen auf eine Person fokussiert.

Allein die in Menschenrechtsfragen renitente Türkei wäre ja einen eigenen Sonderbeauftragten wert Scharia, Unterdrückung der Minderheiten im Land, mangelnde Religionsfreiheit, bis hin zu Folter.